virðulegur forseti ég mæli hér fyrir tillögu til til þingsályktunar sem flutt er af þeirri sem hér stendur og öllum þingflokki vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og hljóðar svo með leyfi forseta alþingi ályktar að kjósa níu manna nefnd hlutfallskosningu sem hafi það hlutverk að gera tillögur um fyrirkomulag atvinnulýðræðis á vinnustöðum og meðal nemenda í skólum hér á landi nefndin kanni sérstaklega að hve miklu leyti verði sett lög um verkefnið og að hve miklu leyti verði tekið á málinu milli aðila vinnumarkaðarins með kjarasamningum tilgangurinn með því að koma á atvinnulýðræði felst í því að auka áhrif starfsfólks á vinnustöðum hvort sem um er að ræða einkafyrirtæki eða fyrirtæki í félagslegri eigu svo sem ríkis eða sveitarfélaga nefndin njóti aðstoðar ráðuneyta eftir því sem þurfa þykir nefndin skal hafa skipulegt samstarf við aðila vinnumarkaðarins og kalla fram tillögur þeirra og álit eftir þörfum og ástæðum virðulegur forseti þessi þingsályktunartillaga á sér töluvert langa og mikla forsögu hér í þinginu

má segja tilefni þess að þetta er tekið upp hér á þessum tímapunkti er að það hefur orðið mikil vakning að því er varðar umfjöllun um lýðræðismál almennt og sú umræða náði ákveðnu hámarki í tíð síðustu ríkisstjórnar með þjóðfundi stjórnlagaráði og frumvarpi til laga um breytingar á stjórnarskránni í þeirri umræðu var aðallega fjallað um þjóðfélagsrammann um lýðræði um kosningar til alþingis og sveitarstjórna og um þingræðið sjálft hlutverk þess og stöðu og er sú umræða auðvitað síkvik og vakandi en hér er gerð tilraun til þess að koma á dagskrá umræðu um lýðræði á vinnustöðum það er gert ráð fyrir því sem sé samkvæmt þessari tillögu að verkið verði unnið í nánu samráði við aðila vinnumarkaðarins og nefndinni er ætlað að taka sérstaklega til umfjöllunar að hve miklu leyti málið verður til lykta leitt með lagasetningu og að hve miklu leyti með kjarasamningum reyndar verður auðvitað að ætla að fyrirkomulag atvinnulýðræðis ráðist af hvoru tveggja bæði lögum og samningum milli atvinnurekenda og launamanna á hverjum tíma aðeins varðandi sögu þessa máls eða forsögu þessa máls hér í þinginu má rekja hana allt aftur til ársins nítján hundruð sextíu og fimm eða hartnær hálfa öld þar sem tillaga til þingsályktunar um atvinnulýðræði var fyrst flutt hér á áttugasta og fimmta löggjafarþingi vorið nítján hundruð sextíu og fimm

fimmtíu árum af ragnari arnalds sem þá var þingmaður alþýðubandalagsins tillagan náði ekki fram að ganga frekar en aðrar þær sem síðar komu um svipað eða sama efni og ragnar endurflutti hana um haustið sama ár og einnig árið nítján hundruð sextíu og átta á áttugasta og níunda löggjafarþingi jónas árnason þingmaður alþýðubandalags flutti svipaða tillögu á nítugasta og fyrsta löggjafarþingi og þingflokkur alþýðuflokksins flutti síðan þingsályktunartillögu um atvinnulýðræði á nítugasta og þriðja löggjafarþingi og á því nítugasta og áttunda fluttu þrír þingmenn flokksins frumvarp til laga um atvinnulýðræði sighvatur björgvinsson og aðrir þingmenn alþýðuflokksins fluttu þetta frumvarp að nýju nokkuð breytt til samræmis við ákvæði nýrra hlutafélagalaga á hundrað og fimmta löggjafarþingi árið nítján hundruð áttatíu og tvö en svo má segja að hafi legið niðri um þessi mál hér í þinginu í fimmtán ár eða allt til ársins nítján hundruð níutíu og sjö þegar ágúst einarsson og aðrir félagar í þingflokki jafnaðarmanna frumvarp til laga um breytingu á hlutafélagalögum sérstaklega sem miðaði að því að koma á atvinnulýðræði í hlutafélögum sem væru skráð á verðbréfaþingi ágúst og fjórtán aðrir þingmenn vinstri flokkanna á alþingi fluttu svo á hundrað tuttugasta og öðrum löggjafarþingi frumvarp til laga um breytingu á hlutafélagalögum sem fól í sér rétt starfsmanna til að kjósa fulltrúa í stjórn samkvæmt ákveðnum reglum en ágúst og tveir aðrir þingmenn samfylkingarinnar endurfluttu það árið tvö þúsund og jóhanna sigurðardóttir ásamt fleiri þingmönnum samfylkingarinnar

flutti tillögu til þingsályktunar um atvinnulýðræði sem átti rót sína að rekja til þess frumvarps sem hér var nefnt

langa sögu og baráttumál greinilega vinstri afla hér á alþingi auk þeirra þingmála sem hér er getið hafa auðvitað ýmis önnur mál sem miðuðu að því að auka þátt starfsmanna í ákvarðanatöku í þágu lýðræðis á vettvangi atvinnustarfsemi komið til umfjöllunar alþingis á ýmsum tímapunktum á þessari hálfu öld eða svo en alltaf fyrir tilverknað fulltrúa vinstri flokka en þrátt fyrir að oft hafi verið reynt að móta og setja reglur um framkvæmd atvinnulýðræðis á íslandi hefur það enn sem komið er borið takmarkaðan árangur atvinnulýðræði hefur þó skipað veglegan sess í mótun vinnumarkaðar í nágrannalöndum okkar síðustu hálfa öldina og þykir sjálfsagður og eðlilegur hluti vinnumarkaðarins og þessa málaflokks íslenskur vinnumarkaður verður því að teljast frumstæður hvað þetta varðar í þessu samhengi norðurlandanna og það er full ástæða til þess að við gerum úrbætur þeim efnum á þessum mikilvæga vettvangi það er rétt að geta þess í þessari umræðu að það hafa auðvitað verið stigin ýmis skref í átt til atvinnulýðræðis og þá alltaf í tíð vinstri stjórna það gerðist með því að fulltrúar starfsmanna fengu sæti í stjórnum menningarstofnana rétt eins og þjóðleikhússins og ríkisútvarpsins og með því að fulltrúar starfsmanna og nemenda fengu sæti í stjórnum framhaldsskólanna það má nefna auk þess í þessu sambandi ákvæði laga um ríkisútvarpið frá í í mars tvö þúsund og þrettán fjölmiðil í almannaþágu í laga um framhaldsskóla laga um grunnskóla laga um þjóðskjalasafn íslands og leiklistarlög og fleiri einnig verður að hafa í huga í þessu sambandi að samvinnufélögin sköpuðu möguleika á áhrifum viðskiptamanna á rekstur fyrirtækjanna á sínum tíma það átti til dæmis við um neytendur í þéttbýlinu og viðskiptamenn eins og bændur í dreifbýlinu með hruni samvinnuhreyfingarinnar var allt þetta kerfi lagt niður og þar með þau spor og þó einkum sú hugmyndafræði lýðræðis sem samvinnuhreyfingin byggði á til að byrja með hugtakið atvinnulýðræði merkir í raun leiðir til að auka áhrif starfsmanna innan fyrirtækja þær þingsályktunartillögur og þau frumvörp sem hingað til hafa verið flutt hafa alltaf miðað að þessu en með nokkuð mismunandi hætti ég ætla í þessari framsögu minni virðulegur forseti að rekja efni fyrstu tillagnanna sem voru fluttar hér í öndverðu þessarar umræðu sem er tillaga ragnar arnalds frá árinu nítján hundruð sextíu og fimm en hún var svohljóðandi með leyfi forseta alþingi ályktar að fela ellefu manna nefnd að undirbúa löggjöf um aukin áhrif verkamanna og annarra launþega á stjórn þeirra fyrirtækja sem þeir starfa hjá skal löggjöf þessi vera fyrsti áfanginn í áætlun til næstu tveggja áratuga um aukið lýðræði í íslenzkum atvinnuvegum og ber sérstaklega að stefna að því í fyrstu lotu að veita launþegum ríkisfyrirtækja og þá einkum iðnfyrirtækja veruleg bein áhrif á stjórn þeirra en starfsmönnum í einkarekstri víðtæk ráðgefandi áhrif í greinargerð með þessari tillögu ragnars á sínum tíma segir lýðræði í atvinnulífinu er í því fólgið að launþegar verkamenn og aðrir starfsmenn stjórna atvinnurekstrinum þá reifaði ragnar merkingu hugtakanna pólitískt lýðræði það er prentfrelsi málfrelsi félagafrelsi almennan kosningarrétt og jafnrétti kynjanna menningarlegt lýðræði það er jafna aðstöðu í uppeldis og menntamálum án tillits til uppruna eða aðstæðna og jöfn skilyrði til að njóta gæða menningarlífsins og efnahagslegt lýðræði en það merkir annars vegar að lífskjör manna og fjárhagsleg afkoma sé sem jöfnust og að þeir búi við fjárhagslegt jafnrétti og hins vegar jafnrétti manna til að hafa áhrif á stjórn efnahagslífsins um þetta síðasta atriði segir í greinargerð ragnars með leyfi forseta með því er reynt að koma í veg fyrir einokun fárra manna á efnahagslífi viðkomandi þjóðar enda er fjárhagslegt misrétti óhjákvæmileg afleiðing af slíkri einokun vald fárra manna yfir efnahagslífinu í krafti fjármagnsins hefur aftur á móti í för með sér vald þeirra á atvinnulífinu efnahagslegt lýðræði er því öðrum þræði náskylt atvinnulýðræði munurinn er sá að hið fyrra beinist að efnahags og atvinnulífinu í heild sinni en atvinnulýðræði er fyrst og fremst bundið við vinnustaðinn fyrirkomulag rekstrarins á hverjum stað nokkrum árum síðar var lögð fram þingsályktunartillaga af jónasi árnasyni sem var þá þingmaður alþýðubandalagsins um atvinnulýðræði

launþegum ríkisfyrirtækja og þá einkum iðnfyrirtækja veruleg bein áhrif á stjórn þeirra en starfsmönnum í einkarekstri víðtæk ráðgefandi áhrif þetta er því að mörgu leyti samhljóða tillögu ragnars síðan er hér rakin nokkuð ítarlega í greinargerð framvinda þessa máls hér í þinginu eða það er eðli og innihald þeirra tillagna sem fram koma á þessu langa fimmtíu ára tímabili og staða málsins er í raun og veru sú núna að um þetta mál eða það er atvinnulýðræði sem slíkt hefur ekki verið fjallað hér á alþingi síðan

á hundrað og þrítugasta löggjafarþingi haustið tvö þúsund og þrjú ég tel virðulegur forseti að ég hafi gert nokkuð grein fyrir innihaldi tillögunnar og ég vænti þess auðvitað að hún fái góða og efnislega umfjöllun í nefnd og ætli það sé ekki réttast að hún rati til velferðarnefndar virðulegur forseti að lokinni þessari umræðu og ég vona auðvitað að hún fái þar jákvæða og uppbyggilega umfjöllun